um klukkan fjögur í dag fer fram umræða utan dagskrár um fjárhagsstöðu sveitarfélaganna málshefjandi er háttvirtur þingmaður kristján þór júlíusson samgöngu og sveitarstjórnarráðherra ögmundur jónasson verður til andsvara umræðan fer